Señor Presidente, me refiero al informe Fajon en nombre de la delegación española del Grupo PPE, quiero señalar que, aunque hemos votado a favor del citado informe, no estamos de acuerdo con el considerando 2 bis, introducido por la enmienda 4, en el que se indica que la Comisión debe iniciar un diálogo para la liberalización de visados con Kosovo con vistas a elaborar un plan de trabajo para la facilitación y liberalización de visados similar a los planes de trabajo establecidos con otros países de los Balcanes Occidentales. Para mi delegación, no se puede poner en pie de igualdad Kosovo con los países de los Balcanes Occidentales. Recuerdo que Kosovo no ha sido reconocido por las autoridades españolas ni por algunos otros Estados miembros.